Proporțiile acestui succes sunt un indiciu al stării de spirit a cetățenilor români, exasperați de stilul conflictual în care președintele Traian Băsescu a înțeles să și exercite calitatea de șef al statului. De altfel, scorul se datorează mai ales votului negativ împotriva unui șef de stat tot mai lipsit de legitimitate. Solicit forțelor politice și instituțiilor europene să monitorizeze modul în care președintele Traian Băsescu va înțelege să respecte voința alegătorilor români, pentru că recentele sale declarații sunt un îngrijorător avertisment privind o nouă criză politică, în cazul în care formarea guvernului nu va fi încredințată câștigătorului în alegeri, așa cum este firesc într o democrație funcțională.